Oficjalna polityka planowania rodziny polegająca na zezwoleniu na posiadanie tylko jednego dziecka oraz wprowadzenie aborcji dzieci płci żeńskiej to łamanie praw człowieka, naruszanie integralności ciała kobiety, które zasługują na najwyższą krytykę i interwencję polityczną. Środki przymusu, jakie są stosowane na kobietach, żeby zmusić je do aborcji, takie jak presja oraz zastraszanie, stanowią niehumanitarne narzędzie nacisku na matki, aby pozbyły się swoich dzieci. Przypadek pani Feng Jianmei pokazuje, że dochodzi również do wymuszania aborcji na płodach, które mogłyby być zdolne do samodzielnej egzystencji poza ciałem matki.

To nie może być tolerowane i wciąż uznawane za normalne postępowanie w ramach oficjalnej polityki planowania rodziny. Z naszej strony nie powinniśmy się ograniczać do słów, ale nasz dzisiejszy protest przełożyć na konkretne działania.